virðulegi forseti umræðan við aðra umræðu fjárlaga að þessu sinni er orðin löng vegna þess hversu mörg erfið álitamál eru uppi og hversu illa málið er undirbúið af hálfu stjórnarmeirihlutans um þrjú hundruð breytingartillögur meiri hlutans sem lúta að mörgum stórum þáttum líta hér dagsins ljós við sjáum líka að stjórnarmeirihlutinn ætlar ekki að verða við óskum yfirstjórnar landspítalans um fullnægjandi rekstrarfé ekki að verða við eðlilegri kröfu lífeyrisþega um kjarabætur til samræmis við almennt launafólk þvert á móti hefur þessi umræða sýnt eindreginn vilja sem tjáður var hér af hæstvirtum fjármálaráðherra í dag til að hlunnfara lífeyrisþega við erum síðan á sama tíma auðvitað af því að umræðan teygist á langinn að sjá að samstaðan í stjórnarmeirihlutanum er að bila háttvirtur þingmaður ásmundur friðriksson er búinn að lýsa því yfir að hann fyrirverði sig fyrir atkvæðið sem hann greiddi við fjáraukalagaafgreiðsluna það er mjög mikilvægt að þessi umræða geti haldið áfram til að draga fram togstreituna